Ich möchte aber an das anschließen, was Sie gesagt haben. Es geht nämlich um die Neubestellung der Kommission. Sie haben gesagt, Sie werden das Parlament konsultieren. Ich darf Ihnen oder dem Rat gleich heute einen Rat geben Sie wissen genau, und Präsident Barroso weiß es auch, wir wollen einen Kurswechsel haben! Wir wollen einen Kurswechsel haben, wir wollen eine Kommission, die dem Sozialen mehr Aufmerksamkeit schenkt, als das bisher der Fall war!

Die EVP steht anscheinend dahinter. Wir stehen gegenüber einer solchen Richtlinie, die nach dem Prinzip Schweizer Käse gemacht worden ist, also mehr Löcher als Substanz, nicht positiv gegenüber.

Richtungsentscheidung heißt für uns, dass das Soziale viel stärker in der Arbeit der Kommission, aber auch des Rates vertreten sein muss. Sie müssen aus unserer Sicht einem Kandidaten oder einer Kandidatin auch das Vertrauen und die Ermächtigung geben, die soziale Stärke in den Vordergrund zu rücken.

hat. Wenn Sie die beiden Papiere vergleichen, ist da ein großer Unterschied! Wir bekennen uns eindeutig zur sozialen Marktwirtschaft, und sozial ist dreimal unterstrichen.

Das ist nicht das, was wir wollen, das ist der Unterschied gerade auch zwischen der Europäischen Volkspartei und unserer Fraktion. Lassen Sie mich noch ganz kurz ein Wort auch zur wirtschaftlichen Situation sagen, die Sie angesprochen haben.

Daher müssen wir alle etwas dagegen